Moi, je tiens à remercier les États membres de l'Union européenne qui se sont néanmoins engagés et qui font qu'aujourd'hui, nous avons des conclusions qui sont tout à fait honorables, même si elles sont imparfaites. Je voudrais également entendre de la bouche de la présidence les efforts que les États membres ont ou n'ont pas déployés pour que l'Union européenne n'apparaisse pas dans cette conférence en ordre dispersé, ce qui était particulièrement pitoyable.